Je crois qu'il est important comme l'ont fait mes collègues de bien mettre en perspective ce qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est que nous nous sommes battus collectivement pendant des mois pour qu'il y ait un avant la crise et un après la crise. Pour que dans ce marché intérieur, où l'on avait facilité l'expansion de services financiers, d'activités bancaires et nous sommes tout à fait favorables à tout ce travail qui est fait par le secteur de manière transfrontalière on mette en phase des règles et une supervision communes. Très sincèrement, pendant les négociations avec l'appui de la Commission d'ailleurs nous avons bien vu que nous étions des empêcheurs de tourner en rond. Nous avons bien vu qu'il y avait des États membres qui voulaient garder la haute main sur la supervision et voulaient que, surtout, personne ne vienne mettre son nez dans leurs petites affaires. Vous nous dites, Madame, que le Conseil n'a pas de pouvoir dans la désignation de ces responsables c'est exact juridiquement mais il y a des États membres qui sont en embuscade d'ailleurs, le commissaire a bien rappelé que ses services avaient dû dire à certains pays d'envoyer des personnes de premier plan.

Bien sûr, nous sommes conscients de nos responsabilités. Nous sommes les premiers à souhaiter que ces autorités se mettent à travailler puisque nous avons nous mêmes contribué à leur naissance nous n'avons aucune envie de retarder leur travail, je pense, par exemple, aux stress tests bancaires qui sont si importants. Mais simplement, comme cela a été rappelé, nous serons exigeants, nous allons prendre le temps la nuit porte conseil de regarder en détail ce que vous nous avez dit, les uns et les autres, et nous prendrons une décision en notre âme et conscience. Effectivement, je remercie Monsieur Barnier d'avoir tenu des propos très clairs et je vous invite, Madame, à ne pas faire preuve de naïveté. Il y a derrière tout cela des enjeux considérables.